Pani Przewodnicząca!

Bez jej zaangażowania i determinacji osiągnięcie kompromisu pomiędzy grupami politycznymi i instytucjami w pierwszym czytaniu nie byłoby możliwe. Dyrektywa RoHS należy do tych aktów legislacyjnych, które w jednej linii stawiają środowisko oraz zrównoważony rozwój i niezakłócony przepływ towarów. Jej dotychczasowe działanie w obszarze ochrony środowiska doprowadziło do spektakularnego ograniczenia obecności metali ciężkich w strumieniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojawienia się innowacyjnych technologii. Naszym priorytetem podczas prac nad przeglądem dyrektywy RoHS było podwyższenie standardów bezpieczeństwa w urządzeniach elektrycznych oraz elektronicznych gadżetach sprzedawanych w Unii Europejskiej. Nowe zasady spowodują, że obowiązkiem stosowania sprawdzonych i bezpiecznych dla zdrowia i środowiska substancji objęci będą wszyscy producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Otwarty zakres dyrektywy wpłynie pozytywnie na harmonizację wspólnego rynku wewnętrznego, przepływ towarów oraz da pewność prawną europejskim przedsiębiorcom. Wynegocjowany kompromis uważam za dobry, korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska i wycofywania toksycznych substancji w sprzęcie i odpadach. Z drugiej strony znowelizowana dyrektywa RoHS daje przemysłowi oraz przedsiębiorcom niezbędny horyzont czasowy na wprowadzenie zmian i niezbędne dostosowanie. Zaproponowana metodologia wyznaczenia substancji przeznaczonych do priorytetowego przeglądu oparta na REACH wprowadza również spójność prawną i koherencję legislacji Unii Europejskiej.